Ich freue mich, dass wir heute gemeinsam diese Debatte führen können, denn ich erinnere mich, dass wir beide im Europarat immer mit der Schweiz zusammengearbeitet haben und deswegen wissen, wie wichtig es ist, dass sich die Schweiz an diesen Programmen beteiligt. Wir haben als Europäisches Parlament 2006 vor der Erneuerung dieser Programme natürlich daran gedacht, dass wir nicht auf einer Insel leben, sondern dass wir versuchen sollen, alle mit ins Boot zu nehmen.

Ich habe mich darüber gefreut wie alle anderen auch. Ich war 2004 im Bildungsausschuss des Schweizer Parlaments. Wir haben intensiv über diese Fragen gesprochen, über die Mobilität, über die Zusammenarbeit von Schulen und Universitäten. Mir war damals klar, dass dieser Antrag kommen wird, und ich bin froh, dass es so gekommen ist. Wir haben ja bei der Erstellung dieser Programme nicht nur an uns selbst gedacht, sondern an alle die Länder in der Nachbarschaft, an die Länder des Westbalkans genauso wie an die in der Mitte liegende Schweiz.

Wir dürfen Ja sagen oder wir dürfen Nein sagen. Auf die Idee, Nein zu sagen, kommt hier keiner, denn wir waren von Anfang an dafür, dass die Schweiz mitmacht. Mitmachen bedeutet eben, dass sie auch bezahlt, das muss man hier auch einmal anfügen.

Was sind die Kernpunkte dieses Abkommens mit der Schweiz? Für Projekte und Initiativen von Teilnehmern aus der Schweiz gelten natürlich dieselben Bedingungen, Regeln und Verfahren wie für Teilnehmer aus den Mitgliedstaaten und die von ihnen vorgelegten Projekte. Die Schweiz muss eine nationale Agentur einsetzen, wie wir sie in allen unseren Ländern haben, die die Durchführung der Programme auf nationaler Ebene koordinieren soll und die auch jedes Jahr einen finanziellen Beitrag zu jedem der Programme leisten muss.

Hinsichtlich der Finanzkontrollen und Überprüfungsmaßnahmen muss sich die Schweiz an die Bestimmungen der Europäischen Union halten, einschließlich derjenigen über die Kontrollen durch die Einrichtung der EU und durch die Schweizer Behörden.

Ich kann nur sagen Wir möchten gern, dass die Schweiz diesen Schritt jetzt auch vollständig geht. Sie hat schon lange ihr Interesse bekundet.

Dann werden vielleicht die nächsten Referenden anders ausgehen als die vergangenen. Wir setzen auf die junge Generation und damit auch auf diese beiden wunderbaren Programme.